Monsieur le Président, au Gabon, les élections d'août dernier ont eu lieu, effectivement, en présence d'une mission d'observation de l'Union européenne, et donc avec l'accord du gouvernement en place.

Merci à nos collègues qui y ont participé, y compris parce qu'ils ont été victimes de menaces.

Il y a eu de nombreux morts et d'incroyables violations des droits de l'homme qui se poursuivent. La mission n'a pas tiré les conséquences de ces constats, sans doute en raison de la reconnaissance implicite des résultats par le gouvernement français. Alors on peut demander des sanctions, une enquête indépendante, un dialogue politique, mais il faut d'abord dénoncer le résultat de ces élections truquées, c'est la meilleure façon de procéder. C'est le respect que nous devons au peuple gabonais.